Nous sommes au moins d'accord avec M. Luhan sur un point les politiques de cohésion régionale ont un rôle clé à jouer en Europe pour un développement économique équilibré, socialement harmonieux et écologiquement efficace, c'est à dire au bout du compte,

Luhan pour avoir intégré certains de nos amendements allant dans le sens de la mise en place d'une économie durable à faible production de carbone et respectueuse de la biodiversité.

Nous relevons deux verrous d'abord, le rapporteur s'appuie presque exclusivement sur des schémas quantitatifs traduits en termes d'infrastructure comme moteur de croissance, le plus est son critère fondamental. Cela ne nous paraît pas adapté à la situation d'aujourd'hui.